También hay que reconocer los duros sacrificios de sus ciudadanos, que han tenido que soportar las consecuencias de las reformas de forma personal y colectiva. Pero debo decir que todos esos esfuerzos y sacrificios no han sido estériles, sino que están dando sus frutos. Hay países como el mío, Señorías, España, que ha realizado un enorme esfuerzo de contención del déficit y que está llevando a cabo una agenda reformista muy ambiciosa.

Su acceso a los mercados de deuda ha mejorado significativamente. Sus empresas vuelven a financiarse en los mercados y la competitividad de sus economías está aumentando y así lo refleja la evolución de su sector exterior. Pero también resulta inexcusable no ocultar que el coste social de la crisis es un alto precio que estamos pagando y al que hay que poner medidas correctoras. Tras la mitigación del déficit, el crecimiento y la creación de empleo deben ser la prioridad más importante, por encima de otras consideraciones. El desempleo juvenil es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la Unión Europea y debe ser su máxima prioridad. Es vital, Señorías, que este Consejo Europeo muestre más decisión y compromiso con el crecimiento y el empleo. Señorías, esta Cámara votará hoy una Resolución que marca el juicio de valor del Parlamento al acuerdo adoptado por el Consejo sobre el marco financiero plurianual.

Dicho esto, no se puede negar que el Consejo ha hecho un ejercicio de responsabilidad, atendiendo a una situación de crisis y al reparto de recursos escasos. Nuestro Grupo, con sus enmiendas, pretende poner racionalidad en algunos excesos en que no debería incurrir la Resolución, y a ellas me voy a remitir. No se trata de rechazar de plano la propuesta del Consejo, sino de participar desde el Parlamento, negociando para un mejor resultado para todos, que en julio nos dé una solución común, aceptada por todos.